So beeindruckend die Zahlen sind, was unsere humanitäre Hilfe betrifft, so bedrückend sind die Bilder, die uns aus der Region des Horns von Afrika erreichen.

Experten vor Ort haben sich darüber beklagt, dass ihre frühzeitigen Warnungen nicht rechtzeitig die gebührende Beachtung gefunden haben. Frau Kommissarin, da stellt sich die Frage, wie man es erreichen kann, dass solche Nachrichten nicht auf dem bürokratischen Dienstweg hängenbleiben oder irgendwo unbeachtet abgeheftet werden, sondern diejenigen erreichen, die beurteilen können, was getan werden muss. Ein weiteres Problem scheint mir zu sein, dass es durchaus gutes, aber brachliegendes Land in der Region gibt, das von Regierungen an internationale Konsortien verpachtet wird, die die Ernten dann exportieren. Da frage ich mich, ob es nicht sinnvoller wäre, wenn wir es im Rahmen unserer Entwicklungszusammenarbeit örtlichen Partnern ermöglichen, dieses Land zu pachten, damit die dort erzeugten Lebensmittel am Horn von Afrika selbst verbraucht werden.

Wenn ich mir anschaue, wie viele Menschen wegen Hungers und der Al Shabab Milizen aus Somalia nach Süden flüchten, frage ich mich, ob das nicht ein Indiz dafür ist, dass die Weiterleitung über Mogadischu hinaus nicht in vollem Umfang funktioniert. Stärken wir daher zum einen die Afrikanische Union bei ihren Bemühungen, Al Shabab endgültig zu vertreiben! Daneben erscheint es mir in der Tat sinnvoll, zu prüfen, ob man nicht tatsächlich Teile der Hilfe z.

über Somaliland leitet, weil dort kein Chaos herrscht und eine ordentliche Verteilung der Hilfe möglich erscheint.